atvinnumálin hafa verið í brennidepli hér á hinu háa alþingi í dag og er það vel rætt hefur verið um græna hagkerfið tillögur framsóknarmanna í atvinnumálum og hér kemur tillaga um að stórefla heilsársferðaþjónustu úti á landi til umræðu á alþingi sá sem hér stendur er fullviss um að ferðaþjónusta verði einn af máttarstólpum í atvinnumálum íslendinga til langrar framtíðar þar hafa íslendingar frú forseti upp á margt mjög mikilvægt að bjóða ekki aðeins á sumrin heldur yfir allt árið þetta er breitt svið og nær ekki einvörðungu til ferðalaga og afþreyingarmöguleika heldur einnig til menningar allrar í breiðustu merkingu þess orðs mikilvægustu atriðin að mati þess sem hér stendur þegar kemur að ferðaþjónustu er að dreifa henni betur yfir landið og betur yfir árið við íslendingar munum ekki geta sótt fram í þessum mikilvæga atvinnuvegi nema með því móti að fjölga áfangastöðum ferðamanna og laða þá til landsins á hinum svokölluðu öxlum að hausti og vori en jafnframt yfir háveturinn til þessa þáttar í ferðaþjónustu horfa öll nágrannalönd okkar og í þessari þingsályktunartillögu sem er upp á tíu blaðsíður er farið mjög vandlega yfir það hvernig aðrar þjóðir hafa mætt áskorunum í ferðaþjónustu á síðustu árum einkum með því móti að fjölga áfangastöðum fjölga valkostum og dreifa ferðaþjónustunni betur yfir árið nú er laða á að íslendingar taka nánast alla sína erlendu ferðamenn inn til landsins í gegnum eitt hlið sem leifsstöð heitir og með fullri virðingu fyrir þeim góða áfangastað sem leifsstöð er erum við komin að ystu mörkum þess að landið ferðalandið í kringum þann flugvöll geti tekið á móti fleiri ferðamönnum svo vel sé á þeim stutta tíma sem ferðasumarið á íslandi er enn sem komið er frú forseti mig langar að staldra hér við upphaf þingsályktunartillögunnar sem átján þingmenn flytja að meðtöldum þeim sem hér stendur

í ferðaþjónustu úti á landi í þeim þríþætta tilgangi að fjölga erlendum ferðamönnum utan háannatíma bæta við áfangastöðum á landinu svo að álag á ferðamannastaði dreifist betur og nýta betur og efla öll þau fjölmörgu samgöngu og menningarmannvirki sem ríki og sveitarfélög hafa fjárfest í frú forseti síðar í tillögunni í greinargerð sem með henni fylgir segir með þingsályktunartillögu þessari er ætlunin að bregðast við gríðarlegri fjölgun erlendra ferðamanna til landsins á síðustu árum og þeim spám að fjöldi þeirra muni tvöfaldast á næstu tíu árum ljóst er að margir helstu ferðamannastaðir á suðvestanverðu landinu sem liggja næst keflavíkurflugvelli þola vart eða ekki meiri ásókn ferðamanna á háannatíma nema gripið sé til aðgerða sem mögulega spilla ásýnd og yfirbragði þess sem ferðamenn sækjast eftir einn helsti veikleiki íslenskrar ferðaþjónustu er annars vegar mikið álag á ferðamannastaði yfir sumarið og hins vegar lítil dreifing erlendra ferðamanna utan höfuðborgarsvæðisins og suðvesturlands utan sumartímans það er af þessum sökum afar brýnt að fjölga áfangastöðum á landinu svo að álag af völdum ferðamanna dreifist betur en nú er

hér er um mikla fjárhagslega hagsmuni fyrir íslenskt samfélag að ræða enda er ferðaþjónusta ein af þremur meginstoðum atvinnulífs í landinu og hún er í þriðja sæti hvað varðar útflutningstekjur sem landið aflar ferðaþjónusta skapar sextán komma níu prósent af útflutningstekjum þjóðarinnar og telur hagstofan að árið tvö þúsund og átta hafi heildarkaup á ferðaþjónustu hér á landi numið tæplega hundrað sjötíu og eitt milljörðum króna eða sem svarar til ellefu og hálft prósent af vergri landsframleiðslu með tillögunni er þess freistað að styrkja ferðaþjónustu á landsbyggðinni í fullu samræmi við markmið sóknaráætlunar tuttugu tuttugu um tímabundinn stuðning við vaxtargreinar sérstakan stuðning við vetrarferðaþjónustu stuðning við klasasamstarf fyrirtækja og umhverfismál ferðaþjónustu tillagan tekur einnig tillit til nýrrar ferðamálaáætlunar stjórnvalda þar sem áhersla er lögð á vetrarferðamennsku og fjölgun viðkomustaða fyrir allan þorra ferðafólks sem sækir landið heim í þessari tillögu er sérstaklega horft til þess svæðis á landinu utan stærsta þéttbýliskjarnans sem getur á einna auðveldastan hátt tekið við auknum straumi ferðamanna á næstu árum en þar er átt við svæðið frá húnavatnssýslum og austur á firði með augljósum miðpunkti í eyjafirði þar sem fullbúinn millilandaflugvöll er að finna svo og sterka innri samfélagsgerð í langfjölmennasta þéttbýliskjarnanum utan höfuðborgarsvæðisins á þessu svæði sem liggur beggja vegna tröllaskaga og austur á firði hefur á síðustu árum orðið gríðarleg uppbygging í fjölþættri ferðaþjónustu jafnt íþrótta afþreyingar og menningarstarfsemi auk þess sem framboð á hótelum gistihúsum og veitingahúsum á norðurlandi hefur aukist hröðum skrefum á tiltölulega stuttum tíma þá er það einnig liður í þeirri tillögu sem hér er gerð grein fyrir að nýta betur innviði ferðaþjónustunnar utan höfuðborgarsvæðisins og þá miklu fjárfestingu í samgöngu og menningarmannvirkjum sem sveitarfélög og ekki síst ríkið hafa ráðist í þar á síðustu árum þar nægir að nefna lengingu millilandaflugvallarins á akureyri nýleg jarðgöng í eyjafirði uppbyggingu vetraríþróttamiðstöðvar íslands á sama stað viðamikla og stóraukna rannsóknarþjónustu háskólans á akureyri og byggingu menningarhússins hofs ferðaþjónusta á norðurlandi og raunar víðar á þeim svæðum sem liggja fjærst suðvesturhorninu hefur að mörgu leyti liðið fyrir þá staðreynd að yfirgnæfandi meiri hluti ferðamanna sem kemur til landsins rúmlega níutíu og sjö komma sjö prósent samkvæmt tölum isavia frá tvö þúsund og níu ég endurtek frú forseti níutíu og sjö komma sjö prósent fer um keflavíkurflugvöll og dvelur þar af leiðandi mestmegnis á sunnan og vestanverðu landinu til samanburðar má geta þess að hlutdeild akureyrarflugvallar í þessum hópi ferðamanna er innan við hálft prósent því má segja að þeirri auðlind sem ferðafólk er í atvinnulífi landsmanna sé misjafnlega skipt milli landshluta það hefur bein áhrif á vaxtarmöguleika greinarinnar frá einu svæði til annars eins og allar tölur og rannsóknir benda til gagnaöflun á sviði ferðamála sem er meðal annars í höndum ferðamálastofu og hagstofu íslands virðist sýna að staðsetning flugvallar skiptir sköpum um ferðamynstur fólks þeir sem lenda í keflavík dvelja að meðaltali einn komma átta nótt á norðurlandi en þeir sem lenda á akureyri dvelja að meðaltali sjö komma átta nætur á norðurlandi hér tala tölurnar klárlega sínu máli hér ber frú forseti reyndar allt að sama brunni rannsóknir rannsóknarmiðstöðvar ferðamála benda líka eindregið til þess að erlendir ferðamenn fljúgi varla beint til akureyrar nema þeir hafi áður komið til íslands sextíu prósent erlendra ferðamanna sem fljúga beint að utan til akureyrar hafa áður komið til landsins en átján prósent erlendra ferðamanna sem koma til keflavíkur eru endurkomufarþegar þá sýna nýjar rannsóknir enn fremur að einungis sex prósent útlendinga sem lenda í keflavík dvelja mestan sinn tíma á norðurlandi en sjötíu og sex prósent þeirra halda sig aðallega á suðurlandi dæmið snýst algerlega við hjá þeim erlendu ferðamönnum sem fljúga beint til akureyrar tuttugu prósent þeirra ferðast um sunnanvert landið en níutíu og tvö prósent þeirra verja mestum ferðatíma sínum á norðurlandi í þessu efni frú forseti er einnig rétt að hafa hagtölur í huga á árunum tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og átta sem er langmesta hagvaxtarskeið í sögu ferðaþjónustu á íslandi var hagvöxtur mjög misjafn milli landshluta á íslandi á þessu árabili nam hann fjörutíu og eitt prósent á höfuðborgarsvæðinu en var mun minni úti á landi og raunar neikvæður í tveimur landshlutum á norðurlandi vestra og á norðurlandi eystra gera má ráð fyrir að misjöfn skilyrði til vaxtar ferðaþjónustu hafi hér haft sín áhrif en stjórnvaldsaðgerðir á hverjum tíma hafa þar auðvitað mikið að segja xxx tvö tuttugu og þrjú frú forseti mig langar þessu næst að grípa niður í miðkafla greinargerðar með þessari tillögu sem hér er talað fyrir en þar er talað um misjafnt ferðamynstur á landinu ferðaþjónusta á íslandi er í mótun greinin þekkir enn ekki öll sín sóknarfæri ljóst er þó að áhersla á vetrarferðamennsku skiptir hana sköpum á sama hátt og betri dreifing ferðamanna um landið er greininni lífsnauðsynleg er dreifing þjónustunnar yfir allt árið einn þeirra meginþátta sem tryggir hana í sessi sem fullburða og arðbæra atvinnugrein áhersla á vetrarferðamennsku á íslandi hefur verið ofarlega á baugi í íslenskri ferðaþjónustu um langt skeið og má í reynd rekja hana aftur til þess að forráðamenn stærsta flugfélags íslands icelandair tóku upp nýtt leiðakerfi í kringum nítján hundruð níutíu áhrifin eru augljós á suðvestanverðu landinu magnús oddsson fyrrverandi ferðamálastjóri hefur bent á það í skrifum sínum að á árinu nítján hundruð níutíu komu yfir sextíu prósent erlendra gesta yfir sumartímann og innan við fjörutíu prósent aðra mánuði ársins og er hér átt við flugtölur um keflavíkurflugvöll eftir mikla vinnu hafi það markmið loksins náðst um nítján hundruð níutíu og sjö að hingað til lands hafi fleiri erlendir ferðamenn komið utan hefðbundins háannatíma í greininni en yfir sumarmánuðina og magnús bendir enn fremur á að tíu árum síðar árið tvö þúsund og sjö hafi fjörutíu og sex prósent gestanna komið yfir sumarmánuðina en fimmtíu og fjögur prósent utan þeirra til samanburðar megi nefna finnland sem hafi unnið gífurlega mikið og lengi að jöfnun ferðaálags þar sé nú svo komið að um fjörutíu prósent gestanna komi yfir sumarmánuðina en sextíu prósent utan þeirra frú forseti það væri of langt mál að dvelja einvörðungu við þann texta sem felst í greinargerð með þessari tillögu en þar er með margvíslegum fleiri rökum komið að þessu mikilvæga hagvaxtar og atvinnumáli sem hér er til umfjöllunar það er hins vegar svo að öll fræði og allar tölur hníga í þá átt að sóknarfærin í ferðaþjónustu hér á landi verða ekki nýtt til fulls nema við dreifum ferðamönnum betur yfir landið og betur yfir árið þar hefur ísland gríðarlega mikið upp á að bjóða og nefni ég þar sérstaklega svæðið frá tröllaskaga í austri að vatnajökulsþjóðgarði í suðaustri á því svæði er að finna margar helstu náttúruperlur landsins en til þessa höfum við kosið að vannýta þær þegar kemur að streymi erlends ferðafólks til landsins en ofnýta á sama tíma önnur svæði þetta er pólitískt val sem hefur verið við lýði í samgöngumálum á íslandi um áratugaskeið nú er það ekki svo að ég ætli í þessu máli mínu að hallmæla ferðaþjónustukostum á suðvestanverðu landinu á vesturlandi og á suðurlandi en það er eina leiðin til þess að auka hagvöxt í þessari grein að aukinn fjöldi erlendra ferðamanna komi á fleiri ferðastaði en þá sem mest eru nýttir til þessa alltsvo honum verði flogið á nýja áfangastaði þar nefni ég ekki reyndar einvörðungu akureyrarflugvöll í þessari þingsályktunartillögu heldur og egilsstaðaflugvöll sem auk akureyrarflugvallar er jú varaflugvöllur fyrir keflavíkurflugvöll og reyndar reykjavíkurflugvöll líka ef út í það er farið ég nefni líka í þessari tillögu og samþingmenn þeir sem eru með mér á þessari tillögu að ef vel takist til við framkvæmd þessarar þingsályktunartillögu eigi að nota hana til að byggja upp sams konar ferðaþjónustu og markaðssókn í öðrum landshlutum og er þar til dæmis ísafjörður nefndur sérstaklega við verðum að horfa til alls landsins í þessum efnum við verðum að nýta betur þau samgöngumannvirki sem ríkið hefur með miklum tilkostnaði ráðist í á undanliðnum árum við erum að vannýta þessi mannvirki í óvenjulega miklum mæli og við þurfum til þess að tryggja þessa atvinnugrein í sessi að sækja fram á öllum sviðum ekki bara sumum sviðum við verðum að horfa til alls ársins við verðum að horfa til alls landsins og þess vegna er þessi þingsályktunartillaga lögð fram til að styrkja atvinnugreinina í sessi og til að tryggja að ferðamenn sem sækja landið heim fari sem best um landið